Ja, predsedujoča, da ne boste rekli, da govorim o vsebini. To je del procedure, predvsem to, da poimenujemo pravilno stranke v tem državnem zboru. Namreč, gre za to, da nas poslušajo tudi državljanke in državljani in je zelo pomembno, da smo pri tem natančni. Zdaj, če nekdo, ki bere stališče, ne zna ravnati oziroma brati kratic, potem v Slovenski demokratski stranki, stranki SDS, predlagamo, da bere stvari s celo besedo in nas poimenuje z imenom, kot ga imamo. Hvala lepa.